Iz moje strani prav lep pozdrav vsem, ki so v dvorani. To vprašanje imam in enake možnosti. Zaradi sprejetja zakona o dopolnilu k predlogu zakona o ukrepih na področju plač in drugi stroškov dela v javnem sektorju za leto dva tisoč dvajset in enaindvajset ter izredni uskladitvi pokojnin, se bo mogoče uskladite v decembrom dva tisoč dvajset prvič v zgodovini izvedla v nominalnem znesku. Pokojnine se bodo izredno uskladile v višini šest cela petdeset evra, če bo gospodarska rast za leto dva tisoč devetnajst presegla dve celi pet odstotka bruto domačega proizvoda oziroma v zneskovno višjem znesku ob še višji gospodarski rasti. Moram povedati, da smo v to v naši poslanski skupini vložili ogromno napora in da je v vseh koalicijskih strankah k temu znižanju odmernega odstotka bil velik velik odpor. A kljub temu nismo pustili in smo dejansko dosegli to, da je ta, znesek dve cela pet odstotne. Kljub vetu na zakon, ki ga je na pobudo, Zveze društev upokojencev Slovenije in zasnoval Državni svet, je bil zakon ob ponovnem glasovanju s strani poslancev ponovno potrjen. Zanj smo kljub nasprotovanju nominalni uskladitvi pokojnin glasovali tudi poslanci Desusa, ki smo tokom zakonodajnega postopka opozarjali na nesistemskost, in nepravičnost predloga nominalne uskladitve pokojnin in poskušali z ustreznimi dopolnili zadevo sanirati. Sicer izključno iz razloga, ker bi z zakona proračun obremenili za približno sto milijonov evrov dodatnih sredstev iz naslova stroškov dela v javnem sektorju. Zakon lahko seveda še popravimo, saj je do decembra naslednjega leta dovolj časa. Naš predlog pa je, ponovno ponoven postopek vložijo Državni svet Republike Slovenije. Veselimo se, ponovnega odločanja in upamo, da bo seveda se nam tudi drugi poslanci drugi poslanskih skupin in da bomo zakon na ustrezen način tudi popravili. Več o tem bom povedal seveda takrat, ko bomo zakon obravnavali. Spoštovana ministrica, glede na to, da še se do zdaj niste javno do tega opredelili, pričakujem, da boste ravno to storili danes, ko vam postavljam to poslansko vprašanje.